Apreciez atitudinea proactivă a Comisiei Europene față de impactul restructurărilor anticipate pentru industria automobilelor. Criza ne a învățat un lucru, ne a reamintit un adevăr că industria este extrem de importantă pentru soliditatea economiei europene, iar industria automobilelor este importantă pentru baza industrială europeană. Nu numai că creează locuri de muncă în țările în care se asamblează automobile, dar creează locuri de muncă prin lanțul furnizorilor în toate statele membre. De exemplu, astăzi nicio mașină nu iese de pe o bandă în Germania fără să conțină, spre exemplu, piese produse în România. Dar industria automobilelor se află într o competiție globală. Este o industrie globală, sub o competiție globală puternică și o politică europeană sau o politică națională poate susține sau poate omorî competitivitatea acestei industrii. Dacă ne uităm, nu există un stat membru în Uniunea Europeană care să semene cu alt stat membru în ceea ce privește regimul de taxe pentru poluare, taxe de înmatriculare a automobilelor și așa mai departe, iar aceste diferențe constituie obstacole în dezvoltarea industriei europene a automobilelor, obstacole în piața unică. Oare nu putem face nimic pentru a armoniza cât de cât, pentru a elimina aceste diferențe? În SUA, ca și în alte țări, guvernele au acordat ajutoare substanțiale industriei automobilelor, pentru a inova, pentru a trece la automobile cu emisii mai mici de dioxid de carbon.